Señora presidenta, uno de los temas de esta legislatura europea, que esta semana terminamos, ha sido Cataluña. Muchos de ustedes habrán descubierto un país que quiere decidir su futuro votando, que se quiere autodeterminar también habrán visto cómo la policía ha atacado a votantes, cómo han encarcelado a nuestros representantes legítimos por haber organizado un referéndum y cómo les están juzgando ahora como si fueran criminales. Pero mientras ustedes descubrían esto, nosotros los catalanes descubríamos otra cosa descubríamos la cara más hipócrita de Europa.

No somos nosotros los que nos hemos desvinculado del proyecto de los valores europeos son ustedes. Así que volveremos, y con más fuerza, para recuperar la Europa de los derechos y libertades que nunca deberían haber abandonado.